Pán predsedajúci, posledné roky boli poznačené viacerými klimatickými katastrofami a ozbrojenými konfliktmi, ktoré uviedli do pohybu milióny ľudí. Utečenecká a migračná kríza má svoje korene za hranicami Európskej únie, preto je veľmi dôležité, aby sme jej príčiny riešili priamo na mieste. Z tohto dôvodu podporujem zriaďovanie investičných projektov mimo Únie v rámci vonkajšieho investičného plánu. Prostredníctvom Európskej investičnej banky investujeme do projektov podporujúcich udržateľný rozvoj a inkluzívny hospodársky rast. Projekty financované vonkajším investičným plánom sa musia zameriavať na dlhodobý program rozvoja, čo znamená riešiť základné príčiny migrácie. Do toho je potrebné zahrnúť aj miestny súkromný sektor. Sú to práve miestne podniky, miestni ľudia v ťažko skúšaných krajinách Afriky, blízkeho východu či Ázie, ktorí sa musia naučiť bojovať s chudobou, hladom a konfliktmi.